borist hafa tvö bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali þrjú hundruð og sextán og þrjú hundruð og sautján um útgjöld vegna sérfræði ráðgjafar og kynningarstarfa frá katrínu jakobsdóttur einnig hafa borist tvö bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð og þrjátíu um kostnað við sérstakan gjaldmiðil frá björgvini g sigurðssyni